Voorzitter, mevrouw Ashton, we zien in het Midden Oosten een grote bedreiging opkomen, we zien structurele achterstelling en discriminatie van christenen in verschillende islamitische landen. De christelijke gemeenschap in Irak is al meer dan gehalveerd.

Op de aloude gemeenschap van de kopten vinden aanslagen plaats, er zijn talloze dagelijkse pesterijen, gedwongen huwelijken, en de bouw van kerken is vrijwel onmogelijk.

Hun systematische discriminatie moet worden gestopt.